þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg hér við umræðuna í dag og það ber vel í veiði því hér talaði hæstvirtur fyrrverandi bankamálaráðherra sem fór af þeirri vakt fyrir rétt liðlega ári síðan ef mig misminnir ekki tveimur og sagði okkur að gjaldeyrisvarasjóður upp á fimm hundruð þúsund milljónir væri langt í frá að vera nóg ég hlýt þess vegna að spyrja háttvirtan þingmann hversu mikið var á þeim gjaldeyrisvarasjóði fyrir tveimur árum þegar ráðherrann fór af áralangri vakt sinni sem bankamálaráðherra hversu miklu meira en fimm hundruð þúsund milljónum telur háttvirtur þingmaður að þurfi að vera á gjaldeyrisvarasjóðnum og telur háttvirtur þingmaður að það sé rétt og eðlilegt að almenningur greiði allan þann kostnað sem til fellur til að reisa svo gríðarlegar fjárhæðir sem þingmaðurinn er að gera hér mjög sterka kröfu um og hvernig hefur þá háttvirtur þingmaður hugsað sér að almenningur greiði fyrir svo öflugan